Frau Präsidentin!

Wir haben einen sehr umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, wie die menschenrechtskonforme Arbeit von FRONTEX gestaltet und verbessert werden kann. Wie Frau Kommissarin Malmström ausgeführt hat, konnte es so wie bisher auch nicht weitergehen.

Es wurde doch sehr oft nachgefragt, wie es sein kann, dass Tausende von Menschen ertrinken und niemand ihnen zur Rettung kommt. Einzelne Journalisten und Flüchtlingsorganisationen haben auch dokumentiert, dass sogar Hilfeleistungen unterlassen wurden. Ich denke, es ist positiv zu werten, dass es jetzt mit dem Vorschlag des Parlaments doch geschafft wurde, dass die FRONTEX Mitarbeiter eine menschenrechtspolitische Ausbildung erhalten, dass man einen Grundrechtsbeauftragten geschaffen hat, dass es ein Abkommen mit der Grundrechteagentur in Wien gibt, und dass es bei Fehlverhalten und bestimmten Vorkommnissen eine Berichtslegung geben muss. Das sind alles positive Dinge. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir es nicht geschafft haben, uns mehrheitlich dafür auszusprechen, dass es unabhängige Beobachter von FRONTEX gibt, die diese neuen Regeln auch überwachen und die z.